Cette énergie force notre admiration et elle décoiffe pas mal de préjugés sur les prétendus atavismes du monde arabe.

Condamner les violences, soutenir les acteurs du changement, sanctionner les tyrans, remettre à plat les arrangements qui ont été négociés avec les pouvoirs déchus, assumer les conséquences humaines, politiques et économiques des bouleversements à l'œuvre, prévenir les tentatives de contre révolution, limiter les causes de déstabilisation et refonder nos relations sur une base partenariale, c'est à dire réciproque, avec des partenaires qui seront désormais comptables vis à vis de leur population, c'est là une véritable révolution pour l'Union européenne. Aujourd'hui, qui pense sérieusement que Bachar el Assad est capable de lancer un processus politique qui impliquerait les acteurs démocrates du changement en vue de construire un état de droit?

la saisine de la Cour pénale internationale. Je crois que nous n'avons pas épuisé les capacités diplomatiques. La Turquie peut être d'une aide précieuse dans cette affaire pour convaincre les pays réticents, qui ont été cités, notamment la Russie et le Brésil, mais aussi la Chine. Assumer, c'est aussi protéger, et protéger, c'est réinstaller les réfugiés, activer la protection temporaire, secourir en mer. Voilà ce que l'Union devrait proposer, concrètement, aux réfugiés, au lieu d'organiser des réunions de crise au sommet pour remettre en cause l'acquis communautaire.

Nos partenaires sont désormais comptables devant leur population, et leur population est avide d'exigences démocratiques. Madame Ashton, vous aviez une intuition et une analyse justes, bien avant les révolutions. Au début de votre mandat, vous avez dit Le crédit de la politique extérieure de l'Union se joue dans son voisinage.

Si l'Union est au rendez vous des aspirations démocratiques des peuples, son rôle dans la nouvelle géographie mondiale ne sera plus un point d'interrogation sur un tas d'angoisses. Mais aujourd'hui, dans cette situation, c'est bien le statut de l'Union européenne, dans le monde du vingt et unième siècle qui se dessine sous nos yeux, qui est en jeu.